Je suis en colère, après vous avoir entendue.

J'étais tout récemment en Provence et en Corse pour écouter les vignerons de ma circonscription, qui ont fait le choix de la qualité et qui se sentent aujourd'hui abandonnés.

Barroso disait La viticulture, c'est quelque chose d'important.

Nous devons exporter plus et, pour exporter plus, nous devons faire de la qualité. Je me souviens très bien de ce discours là. Alors la Commission européenne a imposé l'arrachage pour faire plus de qualité et moins de quantité. Mes viticulteurs du sud de la France ont joué le jeu. Et regardez où cela les mène aujourd'hui! Ils ont tellement arraché, qu'ils devront bientôt importer du vin chez eux pour satisfaire leur propre consommation. Par votre politique, vous avez signé l'arrêt de mort de nos viticulteurs. Et maintenant, vous autorisez le mélange de vin blanc, de vin rouge, sous une appellation de vin rosé. C'est une insulte faite à nos viticulteurs. Vous allez maintenant leur demander l'ajout d'une mention complémentaire vin traditionnel, pour des vins élaborés de façon classique, parce que nos amis espagnols doivent vendre leur surplus de vin blanc, faute d'arrachage. Nos vignerons, qui ont fait le choix de la qualité, n'ont pas à devoir se justifier sur la valeur de leur vin. Ce serait un comble quand même. Le vin coupé n'est pas du rosé. C'est un vin blanc mélangé.

Ne laissons plus les consommateurs se faire berner par les négociants qui ont fait le choix du profit, au détriment de la qualité. Et c'est cela que vous soutenez, Madame la Commissaire. Je fais appel à tous mes collègues. Ceux qui vont revenir au Parlement prochainement. Nous allons devoir redoubler d'efforts pour que cette mesure de la Commission européenne soit écartée définitivement et non pas provisoirement.